Panie Przewodniczący! Sprawy praw człowieka są ważne zarówno w stosunku do krajów, które są sąsiadami Europy, jak i sąsiadów w Europie, zwłaszcza że Mołdawia, która tutaj jest zainteresowana żywotnie, jest przecież krajem Partnerstwa Wschodniego. Musimy reagować, szczególnie tam, gdzie dochodzi do łamania podstawowego prawa prawa do edukacji i to prawa do edukacji w języku mniejszości.

Wydaje się więc, że to jest istotna sprawa z punktu widzenia ochrony praw człowieka również w Parlamencie Europejskim i musimy wyrazić tutaj swoje z jednej strony oburzenie, a z drugiej strony również zaniepokojenie napięciem, bo to napięcie w regionach konfliktów zamrożonych jest szczególnie trudne do rozwiązania.